Vor zwanzig Jahren erhielten meine Landsleute aus Ostdeutschland die Reisefreiheit. Wenige Jahre später hat Milošević die Reisefreiheit für Serbien und anschließend für alle anderen Länder in der Region willkürlich aufs Spiel gesetzt und dann auch verwirkt.

Wir wissen, dass es die EU als solche nicht kann, sondern die nationalen Regierungen zustimmen müssen. Wir müssen die Ängste in unserer Bevölkerung abbauen. Kriminelle sind überall, sie brauchen kein Visum! Sie kommen ohne Visum über die Grenzen. Insofern brauchen wir uns darum nicht zu kümmern. Es geht um die junge Generation, die mit Hilfe der Visafreiheit endlich auch dahin reisen kann, wohin wir wollen, dass sie kommen. Deswegen freuen wir uns, dass die Bürger von Mazedonien, von Montenegro und Serbien jetzt endlich wieder frei reisen können. Welche Freude!

Wir erwarten aber, dass die Kommission im Dezember die großen Fortschritte, die Albanien gemacht hat, würdigt und auch sieht, dass sich in Bosnien Herzegowina einiges verbessert hat.

Ich glaube also, dass wir auch dafür sorgen müssen, dass das im nächsten Sommer möglich ist.

Das Kosovo darf aber nicht vergessen sein. Es darf nicht der einsame schwarze Fleck bleiben. Wir haben die Verpflichtung, dem Kosovo zu helfen, die Benchmarks zu erfüllen. Allein kann es das nicht.

Ich freue mich, dass wir alle dazu in der Lage waren.